Quella di Lampedusa è solo la tragedia più grande che si è verificata nell'ultimo periodo. Non possiamo pensare che quelle file di bare possano non testimoniare un insuccesso europeo. Per questo, Commissario, le chiediamo un coraggio della proposta. Le chiediamo, con forza, di presentare qualcosa di nuovo e di efficace e il Parlamento, colegislatore, sarà sicuramente al suo fianco nel combattere contro un Consiglio che oggi è decisamente incapace di affrontare il tema, lasciando solo ad alcuni Stati il compito.

Adottiamo per queste isole che sono così colpite gli stessi interventi adottati per le isole dell'Egeo o per quelle più periferiche extraeuropee.